Señora Presidenta, Comisario, estimados colegas, sabemos que sin jóvenes no hay futuro y también tenemos la certeza de que, con las altas tasas de desempleo juvenil, Europa puede ser insostenible. Es prioritario dar soluciones, soluciones que no llegarán con reformas laborales como la aprobada el pasado viernes en mi país, que llevará a nuestros jóvenes a más precarización laboral y a la demolición de derechos. La realidad es que Europa tiene una tasa de desempleo juvenil cercana al

Compartimos la urgencia de aprobar medidas para impulsar la contratación juvenil y ayudar a las PYME, sobre todo a las creadas por los jóvenes. Por ello, considero prioritaria la necesidad de adecuar la formación al mercado de trabajo, entendiendo que un sistema de formación con más equidad en la calidad de la educación y que ponga fin a las diferencias entre la educación pública y la concertada servirá para estimular la creatividad y la innovación, incrementando así el espíritu empresarial, la especialización y la movilidad de los estudiantes.